Czy w czasach, kiedy pełniła Pani funkcję u boku rzecznika praw obywatelskich, pamięta Pani, jak na wszelkie ekscesy antysemickie reagowała policja? Ja miałem zaszczyt być ministrem spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Prawa i Sprawiedliwości i chcę podkreślić bardzo mocno, że każdy przejaw antysemityzmu spotykał się z natychmiastową

Nigdy nie było akceptacji i nie może być akceptacji dla przejawów antysemityzmu, dlatego proszę nie wprowadzać tej izby w błąd.